Hvala za besedo. Spoštovani poslanec. V sedemindvajsetih letih žal še nismo vzpostavili registra degradiranih območij v Sloveniji. Na MOP-u smo se zadeve rešili, lotili reševati in pripravili najprej metodologijo za popis degradiranih območij in izhodišča za pripravo samega registra. Malo za občutek - pri pripravi registra bomo upoštevali dejavnike in deležnike, med katerimi smo lastništvo zemljišč - to, kar tudi vi sprašujete -, kdo je povzročitelj onesnaževanja, vrsta obsegov, status območja, režimi na območjih - to pomeni, ali je Natura dva tisoč ali je vodovarstveno območje in tako naprej -, morebitni že kakšni izkazani vplivi na okolje, voda, zrak, tla. In pa morebitna kakšna kazniva dejanja. Moja zaveza je, da bomo v letu dva devetnajst pripravili register potencialno onesnaženih območij, kjer bomo združili številne podatke, ki jih imamo že v Sloveniji. Ekologi brez meja, gobarji, ribiči, jamarska društva, narava - meni se zdi, da tak pristop je najbolj pomemben, ker združimo vse deležnike, ki delajo na terenu, lahko dobimo podatke zelo hitro in jih jih mi potem vnesemo v register. Opozarjam pa, da potem, za vse pa z, za vse pa najbolj pomembno tisto naprej, naslednji korak, kako bomo prišli do sanacij tega. In pa tukaj bi pa rad, povedal, da po sami notifikaciji in potencialno onesnaženih območij je nujno potrebno sprejeti, novi zakon o varstvu okolja, ki nam bo dal neko pravno osnovo za postopka sanacije in financiranja. Pri tem zakonu seveda bomo mogli delovati vsi skupaj, premišljeno in brez delitev na naše in vaše, saj je preveč stvari odvisnih od tega zakona. To pomeni, da ko bomo govorili potem o sanaciji, onesnaževalec plača je nujno potrebno, da bomo dopolnili in sprejeli Zakon o varstvu okolja okolja. Trenutno degradirana območja določa štiriindvajseti člen Zakona o varstvu okolja. Skladno s temi določbami, imamo že določeno območje zgornje Mežiške doline, kjer je Vlada Republike v Slovenije že leta dva sedem sprejela odlok in program za izboljšanje kakovosti okolja v zgornji Mežiški dolini. Vlada Republike Slovenije je od leta dva tisoč sedem pa do konca leta dva tisoč osemnajst za sanacijo tega okolja namenila devet pa pol milijona evrov, do konca leta dvaindvajset, pa je namenjenih še tri cela devet milijona evrov. Drugi tak primer sanacije degradiranega območja, kjer pa imamo tudi že, zelo resno kontrolo s strani Evropskega, Evropske komisije je pa odlagališče Bukovžlaku. Vemo, šest tisoč, šest pa pol hektarov nezakonito odloženih, pretežno gradbenih odpadkov. V letu dva tisoč osemnajst so bile izvedene vse zaključene vse in zaključene vse potrebne raziskave. In sedaj pa potekajo pogajanja glede zemljišč, ker so le-ta pretežno v privatni lasti. Mi smo glede tega tudi že posredovali Evropski komisiji določeno časovnico. In, Med letoma dva štirinajst in dva osemnajst namenili cirka štiristo tisoč evrov za sanacijo. Po dogovoru tudi s komisijo je cilj, da se sanacija za to področje konča leta dva tisoč enaindvajset. Trenutno je v pripravi postopek sanacije vrtcev v mestni občini, javna obravnava. Lahko z veseljem povem, treh podzakonskih avtov aktov se je zaključila desetega decembra letos. Govorim o uredbi o merilih za ugotavljanje stopnje obremenjenosti, odlok o določitvi otroških igrišč in pa odredba o razlastitvi otroških igrišč v Mestni občini Celje. Ministrstvo za okolje in prostor bo v letih dva devetnajst in dva dvajset zagotovilo za sanacijo desetih vrtcev en milijon evrov. Zadnji najnovejši primer tudi iz vašega vprašanja je pa odlagališče Rakovnik. Po uradnih podatkih je na odlagališču Rakovnik odloženih cirka šestinpetdeset tisoč ton industrijskih odpadkov, predvsem iz Industrije usnja Vrhnika in pa delno komunalni odpadki. V letih dva osemnajst je bila izdelana idejna zasnova za sanacijo odlagališča Rakovnik. Za študijo, študija vrednotna, dve rešitvi, eno je deset milijonov evrov za upravljanje zaprtega odlagališča in še trideset let samo monitoring. Drugo je pa odvoz celotnega materiala v višini petinšestdeset milijonov evrov. Tukaj lahko povem, da bomo obedve oceni pregledali, ker ne želimo, da bi se delal neki zaslužek na samih podjetjih, in pa pričakujem, da bi lahko v dva devetnajst s sanacijo začeli in jo končali v dveh letih. Hvala.